Například v případě dvou největších projektů Evropské unie, kterými jsou globální navigační satelitní systémy a společný evropský podnik pro energii z jaderné fúze ITER považuji za neúnosné, aby tak důležité projekty doslova zakopávaly o nedostatky, které musí umět řešit každý schopný manažer. Nesrovnalosti v zapojení malých a středních podniků do satelitních projektů, nedostatky v přijímání pracovníků a porušování zásad rovného zacházení, u podniku ITER potíže s dodržováním rozpočtových zásad, audity i pravidly pro poskytování grantů, to je jen část zjištěných chyb. Jednou z výrazných příčin problémů je ale bezesporu zdlouhavé rozhodování o projektech samých.